In Doha muss der 2010 beschlossene eingerichtet werden, und zusätzlich ist eine Entscheidung bezüglich des Ende 2012 auslaufenden Kyoto Protokolls nötig. Laut Weltbank braucht der globale Süden ab 2014 jährlich 100 Milliarden Dollar, um sich an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können. Klar ist, dass die Industriestaaten für die Finanzierung zuständig sein müssen. Solange sich die Industrie und Schwellenländer nicht einig werden, sondern gegenseitig blockieren, wird Doha für das Weltklima keine positiven Ergebnisse haben. Klimaschutz muss zuerst auf nationaler Ebene und in unserem Fall auf europäischer Ebene stattfinden.